Já bych se zaměřil pouze na dva ve svém příspěvku. Jako zásadní pro obchodní vztahy já vnímám v globalizovaném světě právě otázku reciprocity. Je skutečně velmi důležité, aby třetí strany, pokud získávají přístup na evropský trh, tak aby za to EU a její členské země získaly nějaké konkrétně měřitelné výhody. To dokonce i v oblasti lidských práv, pokud se bavíme o celé řadě témat, porušování lidských práv v okolních státech, tak je důležité, abychom dokázali prosadit i naši vizi lidských práv právě v návaznosti na např. přístup na náš trh nebo na poskytnutí nevýhody.

Já bych chtěl skutečně vyzvat k tomu, pokud trváme na velmi přísných kritériích pro určité výrobky připuštěné na náš trh, tak abychom zároveň trvali na těchto kritériích i pro třetí strany.